Ahogy a mai vitánk kezdetén ön bejelentette, megszületett a megállapodás a magyar kormány és az Európai Bizottság között a magyar médiatörvény több ponton történő módosítását illetően. Egyetértek kollégáimmal értelmetlenné vált az a politikai indulatoktól, elfogultságoktól és ahogy szocialista és liberális képviselőtársaimat hallgatom esetenként gyűlölségtől motivált vita, aminek itt most a tanúi vagyunk. Az európai szocialisták egyik hozzászólója a közös európai értékek védelméről szól és annak érdekében fejtette ki az álláspontját. Egy magyar szocialista klasszikust szeretnék idézni lárifári!.

Egyszerűen arról van szó, hogy kettős mércét alkalmaznak megint az európai szocialisták, liberálisok, kommunisták és zöldek. Martin Schulz frakcióvezető úrnak egy szava sem volt akkor, amikor Magyarországon a magyar szocialista kormány egyik minisztere közvetlen politikai munkatársain keresztül arra adott utasítást, hogy egy neki kellemetlenkedő újságírónak az autójába kábítószert helyezzenek el és ezzel járassák le. Martin Schulznak egy szava sem volt akkor, amikor a magyar szocialista kormány egyik államtitkára azért indított büntető feljelentést egy magyar újságíró ellen, mert az egy jogalkotási csalással kapcsolatban leleplező cikket írt, és ezt a magyar újságírót ezért rabosították. Guy Verhofstadt liberális frakcióvezetőnek egy szava sem volt akkor, amikor magyar újságírók feltárták a magyar liberális párt tisztújító kongresszusán a választási csalásokat, és ezután azoknak az újságíróknak a tévéjét hosszú időn keresztül bojkottálta a magyar liberális párt. Ha ekkor nem említettek, nem emeltek szót a közös európai értékek védelmében, akkor a mai megnyilvánulásaik hiteltelenek.